Palestyńczyków, a 300 w tak zwanym areszcie administracyjnym, który często trwa latami bez postawienia formalnych zarzutów i bez sprawiedliwego procesu. Palestyńscy więźniowie są pozbawieni opieki medycznej, odwiedzin, tłumaczy, są trzymani w izolatkach, torturowani. Szczególnie niepokojące są doniesienia o sytuacji kobiet i dzieci. Izrael musi przestrzegać międzynarodowych konwencji i przestać łamać prawa człowieka. Apeluję o natychmiastowe uwolnienie dzieci, więźniów politycznych i osób zatrzymanych administracyjnie, w tym o uwolnienie członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej. Trzeba podnosić te kwestie na wszystkich szczeblach dwustronnych stosunków Unii z Izraelem. Władze Izraela powinny rozpocząć niezależne i przejrzyste śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Arafata Jaradata oraz w sprawie oskarżeń dotyczących tortur w więzieniach izraelskich. Nic nie usprawiedliwia łamania przez Izrael praw człowieka i lekceważenia